Ik betreur met name dat het toepassingsgebied pas geldt voor ritten vanaf 250 kilometer, terwijl het door een Europese bril bekeken logisch zou zijn dat alle grensoverschrijdende verbindingen onder de bepalingen van de richtlijn zouden vallen.

Uit dit dossier, maar ook uit vele andere dossiers blijkt dat het steeds moeilijker wordt om een meerderheid van de lidstaten te vinden die in het belang van de consument of vanuit een Europese optiek kunnen redeneren en ik vind dat zeer verontrustend.

Wij hebben nu Europese spelregels inzake passagiersrechten voor alle transportmodi.

Deze verordening zal met name voor mensen met beperkte mobiliteit een stap vooruit betekenen.